Hvala za besedo, gospa podpredsednica, spoštovani zbor, jaz sem prepričan, da, popolnoma korektno, vodite, to sejo državnega zbora, da so, postopkovni predlogi, glede na poslovnik neumestni, da bi bilo lepo, da seveda ministrica tukaj sedi in posluša razpravo in da odgovarja. Ni pa nujno, da odgovarja po, vsaki razpravi, ona je imela svoje stališče, je povedala, tudi po razpravi je imela razpravo in po razporedu, lahko vidite, da ima tudi na koncu ob zaključku, besedo, za njo pa še predlagatelj, poslanec, Zvonko Črnač. Če pa pogledamo, prvi drugi odstavek triinsedemdesetega člena, ki pravi: "Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če pred odločanjem to zahteva vodja poslanske skupine zaradi posvetovanja v skupini." Danes pri tej točki ne bomo nič odločali, ne bomo glasovali, ker gre samo za razpravo. In mislim, da je ta predlog brezpredmeten. Hvala lepa. Torej korektno in povsem poslovniško vodite razpravo, poleg tega je sedaj prišla v dvorano tudi ministrica in je zadeva brezpredmetna. Hvala